Señor Presidente, esta es la octava actuación contra Venezuela. Miren, yo llegué al Parlamento durante los terribles bombardeos contra Gaza quinientos menores asesinados no hubo resolución. Tampoco las hubo en golpes de Estado ni tras decenas de periodistas asesinados en Latinoamérica, porque muchos que están aquí solo aceptan la democracia cuando ganan los suyos. Yo lo comprobé en diciembre, señor Pons. En un segundo, el poder electoral venezolano pasó de fraudulento a confiable cuando ganaron los suyos. Se buscó que el legislativo estuviera por encima de una presidencia electa con la misma legitimidad. Y ahora se intentan violar los plazos legales del posible revocatorio. Me da vergüenza el papel de la Unión Europea con un país que hoy preside Unasur, que es miembro del Consejo de Seguridad y que en julio presidirá Mercosur. La Unión Europea prefiere asumir oscuras agendas desestabilizadoras en lugar de defender la institucionalidad democrática amenazada hoy en Brasil y Venezuela. Dejen en paz a Venezuela, dejen de injerirse en los asuntos de Venezuela.